Mi spiace aver dovuto togliere il nome ma, per esigenze politiche, non posso accettare che si deplori la scelta dei cittadini su un referendum che per quanto io stesso non sia magari d'accordo sull'esito è stato pur sempre un voto popolare e quindi non dovremmo mai deplorare il voto dei cittadini. Per quanto riguarda la relazione sul Servizio europeo per l'azione esterna, rimango relatore e ci terrei a dire che il Servizio abbraccia delle tematiche importanti e spesso urgenti ma deve essere comunque accompagnato da un'ottima gestione delle risorse umane e finanziarie. Nella relazione sono emerse le problematiche relative alla gestione delle delegazioni, soprattutto in zone estere e difficili, nonché alla gestione degli immobili e delle procedure di appalto. Entrambi i punti sono critici e dobbiamo fare in modo che non inficino il bilancio e il corretto funzionamento delle Istituzioni. In merito agli edifici, sebbene alcuni progressi siano stati raggiunti in questo campo negli ultimi anni, c'è ancora un ampio spazio di miglioramento, soprattutto nell'ambito delle procedure di affitto e di acquisto per le delegazioni. Per quanto riguarda il bilancio di queste ultime, è emerso che più del 40 delle spese sono relative agli immobili i costi sono ancora troppo alti. Dobbiamo quindi incentivare soluzioni quali le co locazioni per diminuire le spese nonché garantire che le procedure per l'acquisto di edifici siano trasparenti e portino a una reale ottimizzazione dei costi. È inoltre necessario semplificare il bilancio delle delegazioni al fine di migliorarne la gestione e l'efficienza.

Il Servizio europeo per l'azione esterna deve quindi migliorare le attività di controllo e deve garantire che le procedure siano rispondenti ai canoni richiesti, anche in situazioni difficili. Occorrono pratiche sane per evitare errori e irregolarità.

2016. La documentazione su queste missioni deve essere facilmente accessibile, secondo le richieste del Parlamento stesso è un atto dovuto ai cittadini dell'Unione i quali devono continuare avere fiducia nelle Istituzioni.